virðulegi forseti við ræðum hér um skýrslu umboðsmanns alþingis fyrir starfsárið tvö þúsund og fjögur eins og venjan hefur verið til þá fundaði allsherjarnefnd alþingis með umboðsmanni alþingis til að fara yfir helstu áherslur í skýrslunni og helstu niðurstöður en eins og heyra hefur mátt af umræðunni hér í dag þá er eins og venja er reyndar í inngangskafla skýrslunnar að finna samantekt yfir helstu áhersluatriði þess árs sem skýrslan tekur til eða helstu viðfangsefni öllu heldur það er skemmst frá því að segja að á fundi umboðsmanns alþingis með allsherjarnefnd koma gamlir kunningjar ef svo má segja við sögu

eftirrekstur embættisins með erindum sem eru í farvegi stjórnsýslunnar skuli vera jafnhátt hlutfall þeirra mála sem til meðferðar eru hjá embættinu og raun ber vitni því miður virðist það ítrekað vera þannig að of mörg mál eru í stjórnsýslunni strand eða þannig á vegi stödd að þeim hefur ekki verið svarað eða ástæða er fyrir umboðsmann að öðru leyti ekki til að hafa afskipti skýrsla umboðsmanns alþingis gegnir afarmikilvægu hlutverki eins og hér hefur komið fram en í fleiri en einum skilningi í fyrsta lagi er þessi skýrsla mikilvæg vegna þess að hún geymir samantekt af þeim viðfangsefnum sem umboðsmaður hefur fengið til úrlausnar og tekið til afgreiðslu á viðkomandi ári og gefur þannig þinginu og almenningi innsýn inn í þau verkefni sem þar er verið við að eiga og þá jafnframt um um leið þær brotalamir sem er að finna í framkvæmd þeirra lagareglna sem frá alþingi stafa þetta er afar mikilvægt í öðru lagi geymir skýrsla umboðsmanns alþingis

um þróun og ég vil leyfa mér að segja tilhneigingu hjá stjórnsýslunni til að bregðast við með tilteknum hætti þannig er fjallað um í skýrslunni með ólíkum hætti frá ári til árs ábendingar sem umboðsmaður alþingis telur að mikilvægt sé að komi á framfæri í skýrslunni og ég vil segja að þessi þáttur skýrslu umboðsmanns alþingis er kannski sá þáttur sem við hér á hinu háa alþingi eigum sérstaklega vera að horfa til vegna þess að það er þessi þáttur sem fremur hinum fyrri sem ég nefndi gefur okkur tilefni til taka reglurnar til skoðunar og veita framkvæmdarvaldinu enn frekara aðhald það er nefnilega þannig að varðandi þau mál sem umboðsmaður alþingis tekur til umfjöllunar sérstaklega og þau erindi sem hann tekur upp við framkvæmdavaldið þá er það sem betur fer þannig að í langflestum tilvikum það heyrir til algjörra undantekninga ef svo er ekki í langflestum tilvikum bregst framkvæmdavaldið við tam í tilfelli ráðuneytanna er þetta í yfirgnæfandi meirihluta tilvika þar sem mál eru færð til betri vegar og brugðist við þeim athugasemdum sem umboðsmaður kann eftir atvikum að hafa við framkvæmdina í sumum tilfellum koma skýringar í sumum tilfellum er verið að breyta reglum og í öðrum tilvikum þarf að breyta verklagi í þriðja lagi gegnir

mikilvægu hlutverki vegna þess að skýrslur umboðsmanns frá því að embættið var sett á fót þær samanlagt eru orðin ein mikilvægasta réttarheimildin sem við höfum til að túlka stjórnsýslureglurnar í því sambandi er mikilvægt að við höfum

á netinu og þar er hægt að fletta upp einstökum álitaefnum einstökum ég vil geta þess sérstaklega að ég tel að þetta sé ekki síður mikilvægt hlutverk þessarar skýrslu sem innlegg inn í þá réttarheimild sem skýrslur umboðsmanns alþingis eru við túlkun á stjórnsýslureglum á íslandi raunar er það svo að í sumum tilvikum eru skýrslur umboðsmanns og álit hans nánast einu réttarheimildirnar sem við höfum til að grípa til þegar túlka á álitaefni sem upp kunna að koma við túlkun á stjórnsýslureglunum ég vil tiltaka sérstaklega tvennt sem ég held að alþingi þurfi að taka til sérstakrar skoðunar í tilefni af þessari skýrslu og almennt má kannski um þau atriði segja að það eru atriði sem umboðsmaður alþingis hefur áður vakið athygli á það er þá í fyrsta lagi að það virðist skorta á að í stjórnsýslunni hafi verið komið á með skipulegum hætti verklagsreglum til að tryggja að framkvæmd stjórnsýslunnar væri í samræmi við þær reglur sem um hana eiga að gilda umboðsmaður hefur bent á að þetta eigi í sjálfu sér að vera tiltölulega einfalt mál tiltölulega einfalt átak sem grípa þurfi til til þess að innleiða hvarvetna í stjórnsýslunni verklagsreglur sem væru til þess fallnar að tryggja rétta málsmeðferð í öllum tilvikum það verður að segjast eins og er að þær tölulegu staðreyndir sem skýrslan geymir þær styðja þessa ábendingu þessa skoðun umboðsmanns vegna þess í mörgum tilvikum sjáum við að það eru minniháttar mistök sem eru að eiga sér stað í stjórnsýslunni sem eru að trufla borgarana þegar þeir eru að reka sín erindi gagnvart stjórnvöldum eru að þvælast fyrir og eru að skapa sóun á vinnu og fjármunum í hinu opinbera kerfi hitt atriðið sem ég vildi tiltaka sérstaklega tengist þá vinnu þeirra það er að við þurfum að gæta að því að

og fræða starfsmenn í stjórnsýslunni svo þeir geti sinnt erindum borgaranna á lögmætan hátt þannig að þeir taki á þeim erindum sem um ræðir með stjórnsýslulega réttum hætti til þess að við getum gert þá kröfu þurfa þeir í sínum störfum að vera upplýstir um þær reglur sem um störf þeirra gilda og um þau réttindi sem borgararnir eiga að geta gengið að sem vísum þegar þeir reka erindi sín fyrir stjórnvöldum þetta eru tveir þættir sem eru að mynda dálítið rauðan þráð í gegnum skýrslur umboðsmanns það er annars vegar þetta að taka upp verklagsreglur þetta er ábending og áskorun til stjórnenda í stjórnsýslunni að þeir taki til skoðunar hver á sínum vettvangi hvað þeir geti gert til að tryggja eðlilegan framgang þeirra erinda sem þeir hafa til umfjöllunar

það verði komið á almennu átaki eða innan hverrar stofnunar fyrir sig fræðsluátaki til að ganga úr skugga um að þeir starfsmenn sem bera ábyrgð á framkvæmd þeirra reglna sem við erum hér að fjalla um í víðu samhengi að þeim séu þær reglur kunningjar og fylgi þeim í hvívetna að öðru leyti vil ég segja að mér sýnist afar vel að afgreiðslu mála staðið hjá embættinu þar eru skýringar á því að það eru fleiri mál óafgreidd í lok ársins heldur en voru á árinu áður það kemur ágætlega fram hér í skýrslunni hvernig þau mála hafa þróast og sundurliðað með afar skýrum hætti og aðgengilegum fyrir þá sem kynna sér efni skýrslunnar ég sé ekki ástæðu til að fara að endurtaka hér sundurliðun á því hvernig einstakir málaflokkar hafa verið að þróast það eru einkum þrjú atriði sem umboðsmaður vekur athygli á það er mikilvægi þess að samræma beitingu þeirra reglna sem við erum hér að fjalla um og ég tel að við getum tryggt með þessum hætti sem ég hef nú rakið það er við sjáum til þess að það verði innleiddar almennar skýrar gegnsæjar verklagsreglur í stjórnsýslunni og með því að tryggja nánari fræðslu starfsmanna stjórnsýslunnar og almennt opinberra starfsmanna í öðru lagi tekur umboðsmaður til

og ég held að þar komi umboðsmaður með afar þarfa ábendingu um að gætt verði að því þegar hið opinbera er að færa út sínar kvíar í hvers konar starfsemi að fyrir því sé nægjanleg lagastoð þetta er þörf ábending sem ég tel að ástæða sé til að vekja athygli á

þegar stjórnvöld taka að sér að höfða ný verkefni að undirbúningur að þeim sé nægjanlegur því ella megi búast við því að út af bregði þegar kemur að sjálfsögðum hlutum eins og því að stjórnsýslureglum sé fylgt þegar þeim verkefnum er hrint úr vör ég held að ég hafi í mínu máli farið yfir það helsta sem mér þykir ástæða til að staldra við í tilefni af þessari skýrslu ég vil að lokum segja að ég er alltaf ánægður með það hversu skýr skýrslan er og aðgengileg öll framsetning til fyrirmyndar og þakka því að lokum starfsmönnum umboðsmanns alþingis fyrir vel unnin störf á því ári sem skýrslan